En die stijging bij landbouw wordt dan ook nog eens grotendeels veroorzaakt door de infasering van de inkomenssteun in nieuwe lidstaten.

Wij stellen dus voor om een proefproject in het leven te roepen dat boeren helpt om om te gaan met deze steeds volatielere markten. Wij zijn trouwens ontevreden dat de Europese Commissie zo slecht uitvoering geeft aan de proefprojecten die wij in het verleden in het leven geroepen hebben, bijvoorbeeld het prijs en margeobservatorium dat belangrijk is voor landbouwers die vaak een slechte prijs uit de markt halen.

Het laatste punt, mevrouw de voorzitter, ik zou de Commissie willen oproepen om voldoende marge te voorzien voor noodgevallen.